Podporuji návrh, aby se Evropský parlament připojil k těm, kdo požadují, aby egyptské úřady přehodnotily svoji politiku vůči migrantům a obchodníkům s lidmi.

Mnozí utíkají z náboženských důvodů a většina běženců pak představuje sociální migranty.

Dílčí opatření nemohou zabránit přeměně člověka ve zboží. V současném světě existuje specifická odpovědnost bohatých národů, států a regionů. Odpovědnost za rozvoj chudých krajin, za to, že nebude důvod prchat ze subsaharské Afriky, ať již ze sociálních, náboženských či politických důvodů.